Ich verstehe, dass Sie Ihrer kommunistischen Kollegin beispringen. Ich habe nicht nur den Bericht genommen, sondern auch den Beitrag der Kollegin Matias. Sie hat gesagt Bisher war die Arbeit der EZB unzureichend, sie hat nichts getan gegen Staatsschulden und Arbeitslosigkeit und hat demokratische Mängel. Sie hat gesagt Wer hat es ihr erlaubt, beim Troika Programm über ihre Mandatsgrenzen hinauszugehen? Wer hat ihr Recht und Pflicht gegeben? Und der unsägliche Kollege von UKIP, Herr Bloom, der schon wieder weg ist, hat sogar gesagt, das wäre kriegsverbrecherwürdig.